Herr Präsident! Ich möchte mich ausdrücklich den Worten des Kollegen Langen anschließen und der Kommission meinen Dank aussprechen dafür, dass sie aufgegriffen hat, was wir einforderten, dafür, dass sie gesetzliche Maßgaben in die Wege geleitet hat, dort, wo der TAXE Ausschuss dies forderte.

Die Seiten im Schatten haben wir außer Acht gelassen, und denen möchte ich mich grad einen Moment nochmal widmen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eine Liste nicht kooperativer Hoheitsgebiete jetzt auf den Weg bringen und die Code of Conduct Group diese aufstellen soll.

Ich glaube, das können Sie niemanden draußen erklären. Dann sind Sie zu Recht darauf eingegangen, dass wir künftig einen besseren Überblick haben, was multinationale Unternehmen an Steuern bezahlen, dass wir eine länderspezifische Berichterstattung haben. Sie haben aber nicht darauf hingewiesen, dass sich diese auf lediglich die Unternehmen beschränkt, die mehr als 750 Mio.

Damit fallen aber über 90 der international tätigen Unternehmen in Europa durchs Raster.

Umsatz ist die Schwelle, die wir in Europa für Großunternehmen haben. Seien Sie doch mutig! Gehen Sie wirklich voran, gehen Sie hier auf alle Unternehmen, die eigentlich betroffen sein sollten, ein und ergreifen Sie gesetzliche Maßnahmen!

Seien Sie mutig! Gehen Sie weiter voran und nicht nur immer dann, wenn das Parlament Sie durch politischen Druck zwingt!